Ale nie powinniśmy zamykać oczu na problemy. W niektórych krajach obserwujemy nawet regres. Takim krajem jest na przykład Gruzja, która wydawała się być na bardzo dobrej drodze.

Myślę, że sukces zależy od wiarygodności i konsekwencji polityki zagranicznej Unii, ale też od tego, jak my sami będziemy stosowali własne standardy.